Doamnă președintă, sunt un pic emoționat pentru că am ascultat discursul doamnei comisar Kyriakides și pentru că toți din această sală avem în momentul acesta oameni, prieteni, rude care sunt în spitale, afectați de pandemia în care ne aflăm, din păcate. Ei bine, vorbesc în numele colegilor mei de la buget și sunt emoționat că am reușit un lucru fantastic atunci când doamna președintă Ursula von der Leyen ne a prezentat Pactul Verde, a spus că acela este momentul nostru de a trimite un om pe Lună, our man to the Moon moment, și atunci când dumneavoastră, doamnă Kyriakides, ne ați prezentat EU4Health, am sperat același lucru, că acesta este un moment de a trimite un om pe Lună. Am sperat asta văzând acel buget inițial de aproape 10 miliarde, am fost foarte decepționat atunci când el a fost scăzut la 1,7 de Consiliu.

Asta arată că noi, la Bruxelles, chiar luăm în serios amenințările de sănătate prin care trece acest continent și interacțiunea agresivă a omului cu natura și schimbările climatice care ne afectează. Cea mai importantă lecție pe care am învățat o din această criză este că, atunci când investim în știință, în cercetare, câștigăm, facem imposibilul posibil. Iată că în mai puțin de un an reușim să avem un vaccin. Omul pe Lună nu a fost trimis cu discursuri, cu vorbe mari, omul pe Lună a fost trimis cu 20 de miliarde de dolari investiți în nouă ani în programul Apollo. Discursurile nu construiesc spitale, discursurile nu oferă material de protecție medicilor, discursurile nu salvează oameni, vorbele trebuie întărite de bugete mari. De aceea mă uit la dumneavoastră cu încredere, doamnă Kyriakides, și vă invit să scriem istorie împreună pentru sănătatea europeană.